Für den Rat und für die Mitgliedstaaten war es nie ein Problem, ganz rasch solche Agenturen zu beschließen. Auch war es für den Rat und für die Mitgliedstaaten kein Problem, dass diese mit ihren Tätigkeiten sehr oft gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen und vor allem die Sinnhaftigkeit dieser Agenturen oftmals nicht gegeben ist. Nun sollen drei neue Agenturen gegründet werden, drei sinnvolle Agenturen, drei Agenturen mit Kompetenzen, die in einem Bereich tätig werden sollen, wo die Europäische Union endlich einmal beweisen kann, wie nötig wir sie haben. Doch die Mitgliedstaaten legen sich nun quer in einer Situation, in der die Politik ja seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, den globalen Auswirkungen der Finanzmärkte hinterher hinkt. Der Unmut der Bürger, der dadurch entsteht, ist nur verständlich, wenn die Europäische Union auf der einen Seite tätig wird, wo man sie nicht braucht, und auf der anderen Seite, dort, wo wir sie ganz dringend brauchen, versagt. Was mir bleibt, ist nur mehr die Aufforderung an den Rat, endlich mit Vernunft zu handeln und die Blockadehaltung abzulegen.